¿Cuántos pueden estar pendientes de sentencia después de haber recurrido las denegaciones de asilo? ¿O cuántos pueden pedir indemnizaciones por demora en la lentitud de los procedimientos? ¿Qué ocurriría si hubiera más de un millar de sentencias del Tribunal de Derechos Humanos contra los Estados miembros? ¿Qué ocurriría con nuestra reputación europea? ¿Nos podemos seguir considerando paladines de los derechos fundamentales si tratamos a los solicitantes de asilo que huyen de las guerras peor que si fueran delincuentes? Señora Comisaria, los solicitantes pueden estar en centros de detención esperando el procedimiento si son refugiados, si son objeto de protección subsidiaria hasta siete meses, sin ningún derecho procesal. ¿Es esto humano? El paquete del asilo lleva demasiado tiempo atascado y el sistema común de asilo, señor Weber, no existe.

El ciudadano afgano ha sido indemnizado por daños morales, no por el Reglamento Dublín, pero ¿cuántos daños morales pueden pedir los que recurren porque huyen de guerras y pasan años en campamentos de ida y vuelta? Estamos hartos de hablar de abusos y de traficantes. ¿No será que queremos mirar para otro lado y negar una realidad que queremos negar una y otra vez?